Varšavský samit patrí nepochybne k najdôležitejším udalostiam poľského predsedníctva. Verím, že sa tiež stane významným míľnikom vo vzťahu Únie k svojim východným partnerom. V situácii, keď má Únia ambíciu zohrávať dôležitú úlohu v globálnej politike, by tým skôr mala jasne definovať postoj k svojim najbližším a strategickým partnerom.

Pokiaľ má byť východné partnerstvo úspešné, treba vytvoriť skutočné politické partnerstvo. A síce zintenzívnenie vzťahov, prijímanie jasných rozhodnutí, presadzovanie hodnôt a cieľov, ktoré budú viesť k reformám a prehĺbeniu spolupráce s Európskou úniou. Samit dáva príležitosť nastaviť agendu týchto vzťahov a jej intenzitu na ďalšie obdobie, ktoré môže byť rozhodujúce. V opačnom prípade je možné, že krajiny, ktoré majú byť našimi partnermi, začnú brať vzťahy s Úniou inštrumentálne. Môže sa stať, že uviaznu niekde na polceste medzi demokratickými reformami a sovietskou minulosťou.

Musíme preto rázne reagovať na problémy, ako je vízová liberalizácia, posilňovanie demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti a v neposlednom rade otázky obchodu, hospodárskej spolupráce a bezpečnosti. Únia by sa teda mala k týmto krajinám približovať a zároveň aj im dávať možnosť priblížiť sa Únii.